Przecież musimy pamiętać, że takie kraje jak Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, to nie tylko z punktu widzenia politycznego ważne kraje dla Unii Europejskiej, ale też strategiczne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. To przecież one będą decydować, a także teraz już decydują o tym, jak będzie w przyszłości wyglądać dywersyfikacja dostaw złóż energii do Unii Europejskiej. Jeżeli dzisiaj nie wesprzemy ich finansowo, politycznie, jeżeli nie damy im szansy na rozwój, to zrobi to szybko Rosja, dla której te kraje mają znaczenie niezwykle ważne i znaczenie strategiczne. Dlatego oceniam tę propozycję Komisji jako konstruktywną i dobrą, natomiast poziom wsparcia finansowego znacząco niewystarczający.